Tras manifestar mi acuerdo con mucho de lo que aquí se ha dicho y con el texto que votaremos mañana, expresaré alguna satisfacción, alguna preocupación y alguna idea respecto al trabajo que venimos y seguiremos desarrollando desde el Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria África, Caribe, Pacífico Unión Europea. Mi satisfacción por la labor del colega Louis Michel, como Copresidente de la Asamblea, y de nuestros amigos de la Comisión, con el Comisario Piebalgs a la cabeza, por su interés, su atención y su participación en nuestras tareas, con la sencillez, la cordialidad y la eficacia que le caracterizan. Me preocupa, en cambio, que, absortos por el resto del trabajo que los colegas desarrollan en la Eurocámara, se venga produciendo una notable ausencia de nuestros representantes en la Asamblea Paritaria, cuya labor estamos aquí valorando. Me parece evidente que colegas que contemplan con carácter prioritario otras ocupaciones, deberían analizar la situación, bien para dar la importancia que tiene a su trabajo en la Asamblea ACP UE, bien para dejar su lugar a otros colegas que acaso dispongan de más tiempo para esta actividad. Por otra parte, creo que nuestro Parlamento, como tal, debería conceder más atención a esta misma labor, que debería entenderse la importancia política que tiene el Acuerdo de Cotonú, que constituye la instancia más representativa de la cooperación Norte Sur, con casi ochenta países del mundo en desarrollo, además de los veintisiete, ya pronto veintiocho, que integran la Unión Europea. A la hora en que la gobernanza mundial ha de articularse en clave multilateral, nuestros socios ACP constituyen un enorme potencial político para articular acciones conjuntas en el escenario internacional. Nuestro Parlamento deberá, además, prestar mayor atención a las resoluciones que nuestros delegados aprueban con los colegas de los países ACP en la Asamblea Parlamentaria. No debemos seguir aprobando allí todo tipo de resoluciones, con la firma del Parlamento Europeo, sin que se tome ni siquiera nota de dichos textos, por lo menos en las comisiones correspondientes de nuestra Cámara. Las medidas pertinentes deben ser estudiadas para que, conociendo lo que se debate y aprueba en la Asamblea ACP UE, los textos que nuestro Parlamento apruebe en los mismos terrenos sean coherentes y no den lugar, como a veces puede suceder, a discrepancias notables y, francamente, desconcertantes para nuestros interlocutores.